Ik wil er ook bij onderschrijven dat de UNRWA, die de Palestijnen opvangt die nu voor de tweede of derde keer vluchten, niet vergeten mag worden.

Ik ben gisteren tijdens de onderhandelingen over de resolutie van dit parlement over de situatie van vluchtelingen enorm geschrokken dat wij geen teksten mochten opnemen over onze verantwoordelijkheid. Er zijn landen in de Europese Unie en die zou ik willen omhelzen die vluchtelingen uit Syrië nu gericht uitnodigen. Er zijn ook nog steeds landen in de Europese Unie die Syrische vluchtelingen langdurig opsluiten en nog steeds dreigen met uitzetten.

Griekenland is één van die landen en het is niet genoeg om te zeggen dat het land in crisis verkeert. Er zijn signalen van de UNHCR dat er bootjes met Syriërs worden teruggeduwd naar Turkse wateren. Ondertussen heeft de Europese Unie een fonds waarmee zij aan hervestiging kunnen doen voor vluchtelingen bij grote crisisoperaties. Maar dat fonds is niet eens gebruikt voor de situatie in Libië! Wanneer kunnen wij dat fonds dan wel gebruiken?